Já osobně jsem přítel Polska a vždycky budu hájit česko polské přátelství. Ale po pravdě musím říct, že když jsem si přečetl návrh vaší soudní reformy, tak mně naskočil mráz na zádech.

Velmi často jsem se vás i zastával, ale pojďme využít této debaty nikoliv k tomu, abychom se tady rozdvojili a bojovali spolu, ale abychom si sedli k jednomu stolu a začali o té reformě debatovat. Tady to přece není o tom, že chceme někoho zahnat do kouta nebo kritizovat, ale chceme tady prostě jednoznačně říct, že některé kroky ve vaší reformě jsou za tou červenou linií, kterou jsme ani my v České republice nepřekročili.